Vorrei chiedere alla Presidenza di poter verificare il dibattito che c'è stato ieri con il Presidente del Consiglio italiano Conte, perché dopo il mio intervento sono stato pesantemente offeso dai banchi della Lega o del Movimento 5 Stelle, non so quali, per cui chiederei di verificare esattamente cosa è stato detto da quei banchi, visto che anche il Presidente Tajani è dovuto intervenire.